Señor presidente, comisario King, la libertad de expresión no da derecho a insultar, ni a injuriar, ni a calumniar. Y la libertad de información no da derecho a mentir, manipular ni intoxicar. Y, sin este principio elemental, la sociedad abierta es frágil, y la democracia vulnerable a menos que los demócratas hagamos algo al respecto. Por eso es imprescindible, ante la revolución cibernética, que la democracia se defienda con una estrategia de ciberseguridad, que es lo que exigimos exactamente de la Comisión y del comisario de Seguridad ante este Parlamento Europeo. Para luchar contra las fake news contra las guerras híbridas de troles y de perfiles falsos en la red. Y exactamente para que haya un debate informado ante las elecciones europeas del 26 de mayo. Nada de eso nos exime, sin embargo, a los europeístas de comunicar y explicar en esas elecciones lo que realmente está en juego. Nada menos que el futuro de la Unión Europea. En un espacio democrático que merezca ese nombre, con un debate público en una sociedad abierta y libremente informada. Ese es nuestro deber, porque el desafío de la Unión Europea, no les quepa la menor duda, en esta ocasión es realmente existencial.